Je to důležité, protože EP se nakonec bude vyjadřovat k výsledné dohodě mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. Je to tedy důležitá informace o politické shodě na dalším postupu při vyjednávání. Usnesení velmi správně akcentuje práva občanů EU ve Spojeném království a jejich zajištění je jedním z hlavních úkolů, které jako Unie máme před sebou. Do těchto úkolů bezesporu patří také zachování britské účasti v programech, jako je Erasmus a Horizont

Také zcela souhlasím s přístupem, který ve zprávě je zvolen, co se týká Severního Irska. Je nutné, aby hranice na irském ostrově zůstala i po brexitu otevřená, a pokud to tak má být, rýsuje se možnost, že by Severní Irsko samotné bylo součástí celní unie a vnitřního trhu.